Sur le potentiel, quelle réponse avez vous à donner sur les chiffres et sur le potentiel qui étaient annoncés, puis sur la découverte qu'il y a sept fois moins de potentiel d'exploitation et d'exploration de gaz de schiste sur votre territoire, la Pologne?